virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki á þingskjali þrettán hundruð áttatíu og tvö með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á tólfta kafla laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki sem fjallar um endurskipulagningu fjárhags fjármálafyrirtækja slit þeirra og samruna við önnur fjármálafyrirtæki í frumvarpinu er kveðið á um

fjármálafyrirtækja sem stýrt er af slitastjórnum óháð því hvort viðkomandi fjármálafyrirtæki hafa starfsleyfi takmarkað starfsleyfi eða starfsleyfi þeirra hafi verið afturkallað og skal eftirlitið einnig ná til dótturfélaga þeirra í þessum tilgangi eru fjármálaeftirlitinu veittar heimildir til að beina kröfu til héraðsdóms um að mönnum sem eiga sæti í slitastjórnum verði vikið frá auk þess sem það getur beint kröfu til héraðsdóms um að ábyrgð á rekstri fjármálafyrirtækis sem er í fjárhagslegri endurskipulagningu eða í slitum verði færð til slitastjórnar annars fjármálafyrirtækis til slíks gæti komi í þeim tilvikum þegar viðkomandi slitastjórn telst ekki hafa unnið störf sín í samræmi við það sem til er ætlast samkvæmt lögum samkvæmt sjöundu grein skulu eftirlitsheimildir fjármálaeftirlitsins einnig ná til skilanefnda sem starfa samkvæmt ákvæði til bráðabirgða fimm við lög um fjármálafyrirtæki eigna til hafa frá lagabreytingum á árinu tvö þúsund og níu hafa fjármálafyrirtæki í slitum sem hafa enn þá starfsleyfi fallið undir eftirlit fjármálaeftirlitsins með sama hætti og önnur fjármálafyrirtæki með starfsleyfi hins vegar hafa þau fjármálafyrirtæki sem eru í slitum en hafa takmarkað starfsleyfi eða hafa misst starfsleyfi sitt ekki sætt sérstöku eftirliti æskilegt er að sambærilegar reglur gildi um eftirlit með störfum slitastjórna fjármálafyrirtækja í slitum óháð því hvort þau hafi enn starfsleyfi sem og um dótturfélög fjármálafyrirtækja í slitum það er sérstök þörf fyrir virkt eftirlit með störfum slitastjórna sérstaklega í þeim tilvikum þar sem viðkomandi fjármálafyrirtæki er enn þá með virk eignasöfn og slitastjórnirnar eru að höndla með útlán til einstaklinga eða fyrirtækja í öllum markaðsviðskiptum byggist jafnræði aðila á þeirri einföldu staðreynd að báðir eiga langtímahagsmuni af viðskiptasambandinu ef annar aðili samningssambandsins er slitastjórn kunna langtímahagsmunir að víkja fyrir öðrum hagsmunum búsins sem þó geta verið málefnalegir svo sem hagsmunum kröfuhafa af heimtum og það getur verið freistandi að nýta öll tækifæri til þess að þvinga viðskiptamenn til að greiða kröfur að fullu jafnvel þótt efnisleg rök séu fyrir aðlögun kröfu að greiðslugetu í samræmi við ákvæði laga númer hundrað og sjö tvö þúsund og níu og samninga sem byggðir hafa verið á þeim lögum jafnt í tilvikum einstaklinga sem fyrirtækja það hefur orðið vart við dæmi um að í einstökum tilvikum

á grundvelli til dæmis samkomulaga sem gerð hafa verið um meðferð erfiðra skuldamála á grundvelli laganna númer hundrað og sjö tvö þúsund og níu og það eru líka dæmi um það að einstakar slitastjórnir hafi gert aðrar kröfur um meðferð skuldamála fyrirtækja en kveðið er á um í beinu brautinni og þá er það þannig að slitastjórnirnar hafa í sjálfu sér fullnaðarvald um þá afstöðu og eru ekki

er því gert ráð fyrir því að ákvarðanir slitastjórna um innheimtu lána og umbreytingu lána verði meðal þess sem fjármálaeftirlitinu ber að taka til

í samræmi við góða viðskiptahætti eftirlit fjármálaeftirlitsins mun með sama hætti sem mjög hafa verið í umræðunni um endurgjald til slitastjórna eða viðskipti við slitastjórnarmenn eða fyrirtæki í eigu þeirra og er sérstaklega kveðið á um í annarri málsgrein þriðju grein að viðskipti fjármálafyrirtækis sem stýrt er af slitastjórn eða viðskipti slitastjórnar við einstaka aðila sem sitja í slitastjórn eða aðila í nánum tengslum við slíkan aðila skulu fara að reglum um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur og skal fjármálaeftirlitið að eigin frumkvæði eða á grundvelli ábendinga kröfuhafa hafa eftirlit með slíkum viðskiptum það hefur í sjálfu sér verið afstaða ráðuneytisins að á grundvelli hinna almennu ákvæða um skyldu fjármálafyrirtækja til að fara að góðum viðskiptaháttum hafi slitastjórnir og skilanefndir þeirra fjármálafyrirtækja sem enn hafa starfsleyfi í reynd verið bundnar af reglum um góða viðskiptahætti en það þykir mikilvægt að okkar áliti að taka hér algerlega skýrt fram að það er skilningur löggjafans að svo sé og að fela fjármálaeftirlitinu eftirlit að þessu leyti það er eðlilegt að það ríki ekki vafi um það að ákvarðanir slitastjórna og skilanefnda um eigin kjör um afgjald um viðskipti við fyrirtæki í eigu slitastjórnarmanna eða skilanefndarmanna eða félög þeim tengdum séu óeðlilegar það er fullkomlega eðlilegt að með þessum þáttum sé haft virkt eftirlit og að tryggt sé að efnislegar forsendur liggi til grundvallar slíkum viðskiptum og ákvörðunum af hálfu skilanefnda og slitastjórna í frumvarpinu er einnig fjallað nokkuð

gerð nauðasamninga í tilviki fjármálafyrirtækja það er lagt til að gerð verði ríkari krafa til upplýsingagjafa slitastjórnar fjármálafyrirtækis sem verði þá að boða til fundar með kröfuhöfum áður en mikils háttar ákvarðanir verða teknar um sölu eða ráðstöfun réttinda eða eigna það hafa verið settar upp óformlegar kröfuhafanefndir í tilvikum stóru gömlu bankanna þriggja og þær hafa fundað reglulega með skilanefndum og fulltrúum slitastjórna bankanna það þótti ekki það er ekki gert ráð fyrir því í þessu frumvarpi að hrófla við störfum þeirra nefnda og gert ráð fyrir að þær starfi áfram og við teljum að ákvörðun um hvort það eigi að setja slíkar nefndir á fót með lögformlegum hætti og fela þeim tiltekin verkefni á þessu stigi í slitunum verði ekki tekin nema að undangenginni ítarlegri athugun sem ekki reyndist unnt að ljúka áður en þetta frumvarp var lagt fram við munum áfram vinna að athugun á því og hafa um það samráð við kröfuhafa það leikast auðvitað þar á tvenn sjónarmið það er mikilvægt að tryggja aðkomu kröfuhafa að ferlinu og taka við athugasemdum þeirra að öllu leyti en það er líka mikilvægt að ákvörðunum kröfuhafa fylgi ábyrgð þannig að það sé ekki þannig að kröfuhafar fái ákvörðunarrétt um efni búskiptanna en beri ekki ábyrgð á þeim ákvörðunum það er líka alltaf umdeilanlegt hversu miklar breytingar væri rétt að gera að þessu leyti á þessu stigi í slitameðferð en við munum vilja ræða það áfram við fulltrúa kröfuhafa í góðri sátt og samvinnu með þeirri breytingu sem gerð er í frumvarpinu er tryggt að mikilsverðar ákvarðanir komi þá til funda kröfuhafa og að þeim gefist þá færi á að láta til sín taka varðandi þær ákvarðanir því hefur verið haldið fram að í einstökum tilvikum kunni ákvarðanir slitastjórna að hafa verið óþarfar vegna þess að kröfuhafar hefðu getað hlaupið undir bagga með slitastjórnum til dæmis varðandi lánafyrirgreiðslu eða annað slíkt og það er sjálfsagt að skapa þá færi fyrir það að kröfuhafar geti komið að ábendingum

ákvarðana til að greiða fyrir að slitum verði lokið með nauðasamningi er lagt til að reglur um nauðasamninga við lok slita verði breytt á þann veg að sá frestur sem áskilinn er milli fundar um atkvæðagreiðslu við nauðasamningsumleitanir fram til framhaldsfundar verði lengdur úr tveimur vikum í átta vikur er það gert til að greiða fyrir því að unnt sé að ljúka slitum með nauðasamningi í stað þess að slitastjórn óski eftir gjaldþrotaskiptum á búi fjármálafyrirtækis þá er til viðbótar lagt til að reglum um atkvæðagreiðslu við nauðasamning fjármálafyrirtækis verði breytt á þá lund að samþykki atkvæðismanna sem talið er eftir höfðatölu miðist við þá sem taka þátt í atkvæðagreiðslunni en ekki þá sem lýst hafa kröfu við slit fjármálafyrirtækis þó er vikið frá gildandi reglum að því leyti að áskilið er aukið samþykki þeirra það er samþykki sjötíu prósent þeirra atkvæðismanna sem þátt taka í atkvæðagreiðslunni talið eftir höfðatölu með fyrirhugaðri lengingu frests við nauðasamningsumleitanir um slit fjármálafyrirtækja og breytingu á reglum um atkvæðagreiðslu við nauðasamningaumleitanir samhliða því að slitastjórn hefur möguleika á að breyta frumvarpi til nauðasamnings eftir ákvæðum fertugasta og sjöundu grein laga um gjaldþrotaskipti er því komið til móts við hagsmuni kröfuhafa og slitastjórnar við að ljúka slitum með nauðasamningi án þess að vikið sé frá almennum reglum um jafnræði kröfuhafa við slitin með vísan til þessa er ljóst að lagaskilyrði eru ekki til þess að slitastjórnir geti haldið búi fjármálafyrirtækis í rekstri án þess að taka ákvörðun um hvort leita skuli eftir nauðasamningi með kröfuhöfum eða fara fram á að bú verði tekið til gjaldþrotaskipta þegar lögmæltar forsendur slíkrar ákvörðunar eru á annað borð fyrir hendi það er ekki að óbreyttum lögum að finna heimildir til að þrotabú fjármálafyrirtækja geti starfað árum saman án þess að nauðasamninga sé leitað eða bú þeirra tekin til gjaldþrotaskipta því er þetta tekið hér fram til að taka af allan vafa um það að markmið stjórnvalda og löggjafans er að slitaferlinu ljúki með skilvirkum hætti annað hvort með nauðasamningum eða með gjaldþrotameðferð og það sé ekki val að reka þrotabúin áfram undir stjórn skilanefnda eða slitastjórna um langa hríð án þess að taka ákvörðun um hvora leiðina beri að fara það skiptir máli fyrir íslenskt samfélag að ljúka þessum búskiptum í eins góðri sátt og mögulegt er við kröfuhafa og með eins réttum og sanngjörnum hætti og mögulegt er en það er mikilvægt að fá lok í þetta ferli og að þau lok verði þá með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í lögum og hefur alltaf verið gert ráð fyrir í lögum annað hvort með nauðasamningum eða með gjaldþrotaskiptum virðulegi forseti í frumvarpinu er einnig að finna í fyrstu grein ákvæði sem hafa í för með sér að brugðist er við athugasemdum eftirlitsstofnunar efta vegna innleiðingar tilskipunar númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og eitt um endurskipulagningu og slit lánastofnana en í því skyni eru lagðar til smávægilegar breytingar á annarri málsgrein nítugasta og níundu greinar og fyrstu málsgrein hundrað og aðra grein laganna hér er um að ræða reglur sem fjalla um réttaráhrif þess að slit hefjast á fjármálafyrirtæki meðal annars um lagaval og svo frekari undantekningar frá þeirri meginreglu að við slit og fjárhagslega endurskipulagningu fjármálafyrirtækis skuli lög heimaaðildarríks gilda við tilteknar aðstæður virðulegi forseti ég legg til að